Domnule președinte, doamna comisar, vreau să vă felicit că, în sfârșit, v ați asumat acest pilon social și nu numai egalitatea de șanse, egalitatea de gen. Femeile sunt valoroase, antropologic sunt dotate cu anumite calități și trebuie puse în valoare. Dar vreau să vă adresez o întrebare acest pilon social nu va putea să aibă efecte pozitive dacă nu l veți corela cu politica de coeziune socială, pentru că trebuie să înțelegem că sunt absolut diferențe majore între dezvoltarea economică din țările membre ale Uniunii Europene și vor genera, așa cum am mai și spus,

V ați gândit să corelați pilonul social cu politica de coeziune și cum? Și cred foarte mult că trebuie să luptăm să nu existe discriminare în funcție de gen, naționalitate, religie și apartenență politică. Noi nu trebuie să facem politică pentru partide politice, ci pentru cetățeni, și doresc foarte mult să se înțeleagă acest lucru, că nu există viața cetățeanului de dreapta, de stânga sau de centru.